eygló byrjar á næstu spólu frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á lögum númer þrjátíu og átta tvö þúsund og eitt um vexti og verðtryggingu allur þingflokkur framsóknarmanna flytur þetta mál

verðtrygging fjárskuldbindinga hefur verið gagnrýnd harkalega og bent á ósanngirnina við að fjármálastofnanir krefjist verðtryggingar breytilegra vaxta og veðs á jafnvel einu og sama láninu og velti þannig allri áhættu við lánveitingu á skuldarann gallar verðtryggingarinnar komu harkalega í ljós við það mikla verðbólguskot sem varð á síðasta ári við hrun íslensks efnahagslífs höfuðstóll verðtryggðra lána hækkaði á rúmu ári um tuttugu til tuttugu og fimm prósenta hækkun höfuðstóls bættist þannig við hraðvaxandi atvinnuleysi minnkandi kaupmátt hækkandi vöruverð og lækkandi fasteignaverð og jók þannig enn meira byrðar íslensks almennings í hinum vestræna heimi þekkist ekki viðlíka tenging lána við vísitölu og má einna helst finna svipaða stöðu í vanþróuðum ríkjum eins og brasilíu chile og ísrael í skýrslu sem tryggvi þór herbertsson vann fyrir landssamtök lífeyrissjóða árið tvö þúsund og fjögur kom fram að verðtrygging er almennt ekki notuð við lánveitingar lánastofnana til heimila í ríkjum o e c d tölur sem væntanlega birtast í skýrslunni frá tvö þúsund og tvö segir að verðtryggingin hafi einskorðast við ríkisskuldabréf og þekkist hún í átta ríkjum o e c d landanna ástralíu bretlandi danmörku írlandi íslandi kanada nýja sjálandi og svíþjóð hlutfall útgáfu verðtryggðra ríkisskuldabréfa er hins vegar langhæst hér á landi eða um áttatíu og sex prósent við þessar tölur en um átján prósent í bretlandi í svíþjóð rúm sjö prósent í ástralíu um fjögur prósent en lægra annars staðar skref hafa verið tekin hér á landi við að draga úr verðtryggingu og þá sérstaklega á skuldbindingum til skemmri tíma var meðal annars gert óheimilt að verðtryggja styttri innlán en til þriggja ára og styttri útlán en til fimm ára áhrifin af þessum breytingum hafa verið lítil sem engin í skýrslunni fyrir landssamtök lífeyrissjóða segir með leyfi forseta tæplega þrír fjórðu hlutar verðtryggðra útlána til einstaklinga bera fasta vexti sem skýrist einkum af því að húsnæðislán íbúðalánasjóðs sem bera fasta vexti eru um sextíu prósent af verðtryggðum útlánum einstaklinga verðtryggð lán til fyrirtækja skiptast hins vegar nokkurn veginn jafnt á milli fastvaxtalána og lána sem bera breytilega vexti almennt er viðskiptavinum ekki frjálst að velja á milli fastra og breytilegra vaxta samningsstaða skuldara og lánardrottna er ekki jöfn og oft er lítið frelsi til samninga eins og rakið er hér að framan rök á móti verðtryggingu eru einna helst þau að áhættu vegna veðskulda og lánasamninga er komið yfir á skuldarann einhliða skuldurum hefur þannig reynst erfitt að gera fjárhagsáætlanir vegna þessarar sjálfvirku hækkunar á höfuðstól lána jafnvel vegna þátta sem íslendingar sjálfir hafa haft lítil sem engin áhrif á svo sem verðhækkanir erlendis á eldsneyti verðtryggingin dró einnig að mínu mati og annarra mjög úr áhrifum stýrivaxtanna helsta stýritæki seðlabankans í baráttunni við verðbólguna má jafnvel halda því fram að það hafi verið andstætt hagsmunum lánastofnana að draga úr verðbólgu einmitt vegna verðtryggingarinnar í ræðu háttvirts þingmanns lilju mósesdóttur í umræðu um stöðu heimilanna nýlega benti hún á að ef húsnæðislán landsmanna hefðu verið með föstum nafnvöxtum til fimm ára eins og víða þekkist á norðurlöndunum hefði verðbólguskotið á síðustu tólf til átján mánuðum líklegast lent að langmestu leyti á lánveitendum eða bönkum sparisjóðum og íbúðalánasjóði en ekki á lántökum eins og á heimilunum hún benti einnig á með leyfi forseta að rúmlega fjörutíu lönd hafa frá árinu nítján hundruð sjötíu þurft að kljást við banka og gjaldeyriskreppu og flest þeirra tókust á við kreppuna án þess að vera með verðtryggingu verðbólguskotið sem fylgdi í kjölfar hrunsins létti því skuldabyrði heimilanna í þessum löndum og varnaði því að kreppan yrði eins djúp og hún á eftir að verða hér á landi ef ekki er brugðist við hið fyrsta háttvirtur þingmaður sigríður ingibjörg ingadóttir sagði við sama tækifæri verðtrygging á húsnæðislánum er nánast séríslenskt fyrirbæri vegna óstöðugleika í efnahagslífinu í öðrum löndum hefur efnahagskreppan þau áhrif að á sama tíma og tekjur heimilanna dragast saman lækka vextir af húsnæðislánum þegar seðlabankar lækka vexti til að örva hagkerfið á íslandi erum við ekki eingöngu að fást við hrun fjármálakerfisins og djúpa efnahagslægð gjaldmiðillinn hrundi um leið og bankakerfið og verðbólga hefur því verið meiri hér en í öðrum evrópuríkjum áhrifin verða þau að húsnæðisskuldir hækka vegna verðbótaþáttarins hins vegar hélt háttvirtur þingmaður áfram og talaði um að óstöðugt verðlag hefði verið mikið böl fyrir íslensk heimili með verðtryggingunni væri dregið úr sveiflum á greiðslubyrði skulda heimilanna og í stað breytilegra vaxta á húsnæði erum við með fasta vexti og verðtryggingu og hélt því fram að væntanlega væru vextir af húsnæði í kringum tuttugu prósent ef ekki kæmi til verðtryggingin þar með horfði háttvirtur þingmaður algjörlega fram hjá því að eins og háttvirtir þingmenn lilja mósesdóttir benti á breytast vextir á húsnæðislánum á norðurlöndunum ekki jafnt og þétt í takt við stýrivaxtaákvarðanir og eintök verðbólguskot heldur eru endurskoðunarákvæði á ákveðnu tímabili og lög um hámarksvexti eins og mér skilst í danmörku þrátt fyrir þessar skiptu skoðanir stjórnarliðanna og háttvirtum þingmanni lilju mósesdóttur og sigríðar ingibjargar jónsdóttur um ágæti verðtryggingarinnar liggur fyrir að bæði samfylkingin og vinstri grænir hafa ítrekað lagt fram mál til að leggja af verðtrygginguna eða draga úr skaðsemi hennar gagnvart heimilunum í landinu dæmi um það er frumvarp sem háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir álfheiður ingadóttir árni þór sigurðsson og katrín jakobsdóttir lögðu fram um hækkun vísitölunnar frá fyrsta janúar tvö þúsund og níu til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og níu verði að hámarki fimm komma sjö prósent eða í samræmi við þáverandi verðbólguforsendur fjárlagafrumvarpsins í greinargerðinni segir með leyfi forseta nauðsynlegt er að taka verðtryggingu lána í heild sinni til endurskoðunar en þar til það hefur verið gert er mikilvægt að koma til móts við lántakendur verðtryggðra lána og ná fram þeirri breytingu sem hér er lögð til verði framangreindar hugmyndir um frystingu verðtryggingar á lánum að veruleika mun það auðvelda fjölmörgum skuldsettum heimilum að komast í gegnum efnahagsumrótið hæstvirtir ráðherrar ögmundur jónasson jón bjarnason og katrín jakobsdóttir sem voru að vísu þá háttvirtir þingmenn lögðu einnig til á síðasta þingi að verðtryggt lánsfé skyldi ekki bera hærri vexti en tvö prósent og bentu á í greinargerðinni með leyfi forseta við þær sérstöku aðstæður sem nú eru uppi í samfélaginu óðaverðbólgu og háa vexti yrði þetta brýnt réttlætismál fyrir lántakendur sá sem tekur verðtryggt lán er með öllu óvarinn á tímum verðbólgu hækki verðlagið hækka lánin nokkru fyrr lagði hæstvirtur heilbrigðisráðherra einnig fram frumvarp um að óheimilt yrði að hækka vexti af láni sem væri verðtryggð og skilst mér að hann hafi lagt þess konar frumvarp fram tvisvar ára þrisvar á þingi háttvirts forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir hefur ítrekað sem stjórnarandstöðuþingmaður reynt að koma á nefnd um afnám verðtryggingar hins vegar verður að viðurkennast að það fréttist lítið af stofnun einhverrar nefndar um verðtryggingu eftir að hún fór aftur í ríkisstjórn fyrr en eftir bankahrunið þá loksins var skipuð nefnd í félagsmálaráðuneytinu sem var falið að skoða hvort og þá hvaða leiðir séu færar til að bregðast við vanda lántakenda vegna verðtryggingar í hópnum sátu meðal annars gylfi arnbjörnsson sem var formaður þorkell helgason vilborg helga júlíusdóttir edda rós karlsdóttir og ragnar önundarson núverandi háttvirtur þingmaður sigríður ingibjörg ingadóttir sem starfaði þá sem hagfræðingur í félagsmálaráðuneytinu var starfsmaður hópsins ég óskaði einmitt eftir að fá upplýsingar um það hvort það hefðu komið einhverjar niðurstöður frá þessari nefnd en upplýsingaþjónustu þingsins tókst að afla upplýsinga um það og þá um hvort þau hefðu komist að einhverri niðurstöðu eða töldu kannski ekki ástæðu til að bregðast við vanda lántakenda vegna verðtryggingar áður hafði valgerður sverrisdóttir hæstvirtur viðskiptaráðherra þá skipað nefnd um verðtryggingu lánasamninga og þar var annar háttvirtur þingmaður sem sat í þeirri nefnd tryggvi þór herbertsson það má því alveg segja það að ýmsir hafa verið að skoða kosti og galla verðtrygginga lánasamninga sem sitja núna hérna á þinginu ef við förum enn þá lengra til baka lagði gísli s einarsson fyrrum þingmaður samfylkingarinnar fram frumvarp um að banna einfaldlega verðtryggingu fjárskuldbindinga með öllu óháð stofnunartíma kröfunnar síðan að lokum má ekki gleyma þverpólitísku frumvarpi sem lagt var fram af meðal annars háttvirtum þingmönnum steingrími hermannssyni matthíasi bjarnasyni páli péturssyni kristínu ástgeirsdóttur jóhanni ársælssyni kristni h gunnarssyni og eggerti haukdal nánast samhljóða frumvarpi gísla s einarssonar og var einnig ætlað að klippa á allar vísitölutengingar hjá ríkinu í þessu frumvarpi leggur þingflokkur framsóknarmanna fram ákveðnar breytingar á lögum um vexti og verðtryggingu við hvetjum jafnframt til samvinnu allra flokka um frekari aðgerðir til að afnema verðtryggingu fjárskuldbindinga í íslensku efnahagslífi og lítum raunar á þetta frumvarp sem okkar framlag í þá vinnu sem við væntum að verði farið í að afnema verðtryggingu fjárskuldbindinga í samræmi við

í þessu frumvarpi er lagt til að hámarkshækkun á vísitölu neysluverðs á ári verði fjögur prósent þar með er ábyrgðinni af því að halda verðbólgu í skefjum og áhættunni við lántökuna skipt á milli lánveitanda og lántaka einnig er mikilvægt að ríkisvaldið sjálft taki frumkvæði í að draga úr notkun verðtryggingar í íslensku samfélagi og því er lagt til að ríkissjóður og stofnanir í eigu ríkisins þar á meðal íbúðalánasjóður og seðlabanki íslands gefi ekki út verðtryggð ríkisskuldabréf í algjörum undantekningartilfellum væri þeim það heimilt en þá yrði að gera grein fyrir forsendunum fyrir útgáfu þeirra opinberlega að auki er lagt til að við lögin bætist bráðabirgðaákvæði sem felur í sér að skipuð verði nefnd til að leita frekari leiða til að afnema sem fyrst verðtryggingu varanlega nýmæli er að í stað þess að alþingi feli viðskiptaráðherra að skipa nefnd er nefndin skipuð af alþingi viðskiptanefnd er svo falið að vinna frekar úr tillögum nefndarinnar og leggja fram nauðsynlegar lagabreytingar til að afnema verðtryggingu fjárskuldbindinga enn frekar en lagt er til í þessu frumvarpi ástæðan fyrir að við töldum mjög mikilvægt að setja þessi takmörk hjá ríkisvaldinu er sú að með yfirtöku

bönkunum má segja að ríkið hafi orðið meiri háttar hagsmunaaðili varðandi það að sjá til þess að það sé hugsanlega jafnvel verðbólga á íslandi því að það þýðir það að það hækkar verðmæti eignanna og verðbæturnar þá held ég að það skipti mjög miklu máli að stjórnendur eða þeir sem sitja í ríkisstjórn hafi það mjög mikið i huga að gæta að því að það sé sem lægst verðbólga hérna og allar aðgerðir sem þeir grípa til eigi raunar að tryggja það að verðbólga verði sem minnst og sérstaklega þegar er komið ákveðið þak á vísitöluna þannig að þá þýðir það að ef þú ert kominn yfir þakið eru raunar að skaða lánveitandann að lokum fundið ég vilja lesa hérna smápistil sem ég fann á netinu frá pistlahöfundinum birni lárussyni um verðtrygginguna árið nítján hundruð áttatíu og þrjú tók ég lokapróf í hagfræði við háskóla í noregi ein spurningin á þessu prófi var gerið grein fyrir áhrifum verðbólgu í lokuðu hagkerfi ástæðan fyrir því að spurt var um lokað hagkerfi var sú að einfalda spurninguna og þar með möguleg svör

á prófinu og ef mér tækist það ekki yrði að fella mig á prófinu þeir vildu í stórum dráttum vita hvernig í ósköpunum það gæti staðist að búa til lánskjaravísitölu til útreikninga á viðbótarvöxtum af inn og útlánum í takt við verðbólgu til að berjast gegn þessari sömu verðbólgu slíkt hlyti að þeirra mati að vera innbyggður hvati til verðbólgu með víxlhækkun vaxta og verðlags og þar með launa það sem reyndar hafði ekki gerst þá var að komið var í veg fyrir hækkun launa með því að taka launavísitölu úr sambandi við rökræddum þetta fram og tilbaka í eina og hálfa klukkustund og ég sá hvernig andlit þeirra varð smá saman eitt spurningarmerki eftir því sem ég færði fleiri rök fyrir máli mínu enda kunni ég lögin og greinargerðina nær utan að þá þess má geta að á þeim tíma var hundrað fjörutíu prósent verðbólga á íslandi á ársgrundvelli miðað við eins mánaða mælingu að mig minnir að lokum sagði prófdómarinn ég ætla að hleypa þér í gegn um þetta próf ekki vegna þess sem þú hefur sagt eða skrifað heldur vegna þess að ég hef sannfrétt að þú hafir ekki í hyggju að stunda þessa vitleysu hér í noregi

muni að segja ekki hvar þú lærðir hagfræði til að vernda okkar góða orðspor hér við viðskipta og hagfræðideildina að mínu mati eru þið íslendingar í fullri vinnu við að koma óorði á hagfræðina vertu sæll og gangi þér vel í bullinu á íslandi svo mörg voru þau orð verðtryggingin á ef til vill vel við í þjóðhagfræðinni sem hagstjórnartæki til skamms tíma en ágæti hennar er ekki eins augljóst í viðskiptafræðinni meðal annars vegna hugsanlegra víxlhækkunar vaxta og verðlags og þar með launa hún getur haft mjög slæm áhrif á rekstur fyrirtækja og verið jafn ómöguleg við áætlanagerð eins og verðbólgan raunar einnig ég sagði að verðtryggingin hefði ef til vill jákvæð áhrif til skamms tíma sem hagstjórnartæki en að við skulum enn búa við hana tuttugu og sjö árum síðar er bara til vitnis um gjörsamlega mislukkaða hagstjórn eða einhverja innbyggða vitleysu og rugl í hagkerfinu eins og norski prófessorinn hélt fram annar pistlahöfundur sem hefur skrifað tvær greinar og birt í fréttablaðinu hagfræðingurinn michael hudson segir í lok greinar sinnar með leyfi forseta í gegnum söguna hafa skuldugar þjóðir oftast farið þá leið að losa sig við skuldirnar með hjálp verðbólgu það er borgað skuldirnar með ódýrum peningum ríkisstjórnir prenta peninga og viðhalda fjárlagahalla til þess að hækka verðlag og þannig er meira fjármagn í boði en vöruframboð óbreytt þessi verðbólga og gengisfall minnka skuldabyrðina svo framarlega sem laun og aðrar tekjur hækka samhliða ísland hefur hreinlega snúið þessari lausn á hvolf í stað þess að auðvelda hina hefðbundnu skuldaleiðréttingu hefur verið sköpuð paradís lánardrottna og hinni sígildu flóttaleið skuldsettra þjóða lokað þjóðin hefur fundið leið til að steypa sér í skuldir með hjálp verðbólgunnar í stað þess að vinna sig úr þeim með henni með verðtryggingu skulda hefur ísland komið upp einstöku kerfi fyrir banka og aðra lánardrottna sem stóreykur tekjur þeirra af lánastarfsemi á kostnað launa og tekna af raunverulegri atvinnustarfsemi

er ætlað að koma með smáframlag til þess að leita leiða til að frelsa íslenskan almenning úr þessari paradís lánardrottna úr bullinu og létta